Das war das Kernstück dessen, was wir gemacht haben, nämlich die Anliegen der Bürger und Bürgerinnen in den Vordergrund zu stellen, damit sie sehen, dass der Binnenmarkt nicht etwas Abstraktes ist, sondern tatsächlich einen Mehrwert für sie hat.